Über tausend landwirtschaftliche Betriebe sind mittlerweile europaweit vom Schmallenberg Virus betroffen, und da sich das Virus durch Stechmücken verbreitet, wird sich diese Zahl durch die steigenden Temperaturen im Frühjahr noch erhöhen.